Je crois aussi que, s'agissant de votre pays, des efforts importants ont été accomplis, qui vous ont permis de redresser la situation difficile qui était la vôtre, mais que la contribution d'un pays comme l'Irlande à ce qu'est l'espace de la zone euro est une question sur laquelle beaucoup de choses aussi devront être mises sur la table. J'en profite pour dire un mot

Et je constate que, dans votre pays, une bulle immobilière avait pu se créer sans qu'elle soit arrêtée à temps. C'est ce type de situation que nous devons empêcher.